Wenn die Vorwürfe wahr sind, die im Raum stehen, dann ist das Verhalten unserer amerikanischen Freunde inakzeptabel. Freunde belauscht man nicht, und Bürger von befreundeten Staaten spioniert man nicht massenhaft aus. Ich war auch enttäuscht vom Statement des amerikanischen Präsidenten, der die Bürger oder die Konsumenten in erste oder zweite Klasse einteilt. Die Amerikaner werden geschützt, die Europäer werden nicht geschützt das ist inakzeptabel.

Eines der großen Interessen Europas ist Wachstum und Arbeitsplätze Jobs. Und deshalb glauben wir als EVP Fraktion, dass man das Freihandelsabkommen trotzdem schließen sollte.

Könnt Ihr etwas für uns machen? Und da möchte ich ausdrücklich unsere Vizepräsidentin Reding heute unterstützen. Die Schlacht wird geschlagen auf dem Feld des Datenschutzes. Da muss der Rat engagiert rangehen und, ehrlich gesagt, müssen wir auch schauen, dass wir das Dossier voranbringen und nicht jedes Mal die Abstimmung im LIBE Ausschuss wieder neu verschieben. Es liegt in unserer Hand, die Prinzipien, die uns wichtig sind, durchzusetzen. Wir sollten es nutzen. Ich möchte für die EVP Fraktion auch zum Ausdruck bringen, dass wir als Fraktion den Datenaustausch grundsätzlich wollen, aber er muss auf rechtsstaatlicher Basis vollzogen werden, und es muss transparent entschieden werden. Die Vorfälle sind ein Weckruf, so wie es die Kommissarin gesagt hat, für die Europäische Union.